Oczywiście wysłuchaliśmy przemówienia przewodniczącego Barroso, który odczytał listę dobrych wiadomości.

Ale jednocześnie wiemy, że ogólna pula środków będzie o około 20 niższa w nowym budżecie w stosunku do obecnego budżetu, uwzględniając wartość inflacji.